Interpretarea actuală a interdicțiilor existente în legislația europeană privind brevetele nu asigură certitudinea juridică necesară și nu este suficient de clară, pentru că sunt acordate brevete pentru produse obținute prin metode convenționale. Din informațiile publicate, de exemplu, de Coaliția North Patterns for Seeds, în 2011 au fost acordate aproximativ 140 de brevete pentru plante, dintre care 12 pentru plante obținute prin metode convenționale. Tot în 2011, au fost acordate 65 de brevete în zootehnie, dintre care cel puțin 10 pentru metode convenționale selectarea sexului, selecție asistată,

Nimeni nu este proprietar și nu poate fi proprietar asupra naturii. Mă opun față de amânarea votului propusă de unii colegi, votul trebuie să aibă loc cât mai repede.